Monsieur le Président, mes chers collègues, je voudrais commencer par rendre hommage à Samuel Paty, décapité parce qu'il voulait enseigner la liberté d'expression, en 2020, en France. Le meilleur hommage que nous puissions rendre à lui et à tous ceux qui sont morts de terrorisme islamiste, c'est de combattre et d'éradiquer l'islamisme. Le débat d'aujourd'hui porte sur l'égalité entre les hommes et les femmes dans la politique étrangère de l'Union européenne. L'Union européenne étant si désireuse de toujours montrer l'exemple, il est légitime de se demander quel exemple l'Europe et la France donnent réellement au reste du monde. Est ce avec Axelle, percutée et traînée sur 800 mètres par un jeune alors qu'elle promenait son chien? Est ce avec Mya, rouée de coups par trois jeunes? Avec C., 15 ans, violée, étranglée et brûlée par un violeur multirécidiviste alors qu'elle allait chercher un colis? Ou encore Mila, harcelée et menacée de mort? Ces barbaries prennent de l'ampleur au même rythme que l'arrivée de migrants à Lesbos ou à Lampedusa. Tout aussi nombreux sont les mariages forcés ou précoces, l'excision et les certificats de virginité pour les femmes. Des pratiques obscures arrivées récemment avec ces vagues migratoires qui se fichent pas mal de vos rapports de 40 pages sur l'égalité pour accéder à des conseils d'administration. Au lieu de laisser l'Union européenne s'impliquer dans les questions de politique étrangère, je pense que l'Europe doit d'abord mettre de l'ordre dans sa propre maison et protéger toutes ses filles avant de vouloir imposer son idéologie égalitariste à l'autre bout du monde.